După cum am văzut, Uniunea Europeană consideră legitime aspirațiile poporului sirian pentru o tranziție pașnică către democrație și solicită autorităților siriene să respecte dreptul cetățenilor săi de a trăi în siguranță și de a i fi respectate doleanțele legitime la reforme politice și sociale. Considerăm că arestarea unor persoane, cum se întâmplă în cazul doamnei Rafah Nached, fără motive bine întemeiate, îngreunează tranziția spre democrație și nu face decât să izoleze și mai mult autoritățile siriene de lumea democratică. Este nevoie de discuții și diplomație pentru a ajunge la o soluție pașnică a crizei din Siria și consider că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol de mediator, cu condiția ca autoritățile siriene să dorească acest lucru și să accepte că trebuie să respecte statul de drept, libertățile fundamentale și să pună în aplicare reforme economice și sociale. Cred că toate aceste reforme reprezintă una dintre cele mai bune soluții pentru a investi în viitorul țării și a ajuta la stabilizarea democrației sale, iar respectarea democrației impune eliberarea imediată a lui Rafah Nached.